Voorzitter, ik wil graag beginnen met een felicitatie aan de premier, om hem te feliciteren met het eerste voorzitterschap van zijn land sinds de toetreding.

Ik denk dat we niet mogen vergeten dat de brexit heeft kunnen plaatsvinden omdat gewone mensen zich niet gesteund voelden. We moeten grote stappen maken om tot een duurzame, sociale en ambitieuze meerjarenbegroting te komen. Helaas lopen de onderhandelingen nog niet al te soepel.

Zeker nu het voorzitterschap inzet op sociaal verduurzamen, omdat niemand mag achterblijven.